Señora presidenta, la recopilación, la gestión y el uso de los datos es fundamental para el desarrollo de una actividad pesquera eficiente y para el buen funcionamiento de la política pesquera común. Para evaluar el impacto de la actividad de la pesca sobre los ecosistemas y las poblaciones pesqueras debemos disponer de datos completos, fiables y armonizados. La recopilación de datos debe adaptarse a las nuevas necesidades sociales con mejoras de la transparencia y con una utilización eficiente de los recursos. Debe facilitarse el acceso a los datos y se deben evitar duplicidades, fomentando la coordinación, aunando esfuerzos entre Estados y contribuyendo a la regionalización de la gestión de la pesca. Debemos asimismo contemplar la variable de género en todo el proceso de recogida de datos, visibilizando el papel de las mujeres en el sector pesquero. Este informe ofrece avances en muchos de estos aspectos y, por lo tanto, lo considero positivo.